Monsieur le Président, je souhaite simplement demander à la Commission si elle accepte les amendements que le Parlement vient ainsi de voter?